Die EULEX Mission muss außerdem dafür sorgen, dass die Gerichtsverfahren, die schon über Jahre dort liegen, endlich aufgegriffen und zu Ende gebracht werden. Es gibt noch so viele Gräueltaten, die nicht aufgedeckt sind und nicht vor einen Richter gekommen sind.

An die Regierung im Kosovo müssen wir appellieren, dass die praktische Umsetzung ihrer Verfassung, die ja eigentlich den Matti Ahtisaari Plan beinhaltet, wirklich endlich angegangen werden muss.